Aber, Frau Jeggle, eines muss ich sagen Stolz können wir Europäer auf diesen Text nicht sein. Dafür ist er zu schwammig, dafür erlaubt er zuviel, was ein Vorreiterland ein Vorreiterkontinent auf der ganzen Welt für den Tierschutz eigentlich nicht erlauben dürfte. Ich sehe Verschlechterungen vor allem im Bereich der Wiederverwendung von Versuchstieren. Das war früher schwieriger, da sehe ich jetzt Aufweichungen.

Manche Mitgliedstaaten waren weiter Deutschland, Großbritannien, Schweden. Wir haben eine Schmerzgrenze eingeführt und diese Schmerzgrenze wurde durch den Rat aufgeweicht.

Die Verfahren wurden vereinfacht. Das ist auch gut so.

Dafür müssen wir mehr Geld in die Hand nehmen. Spätestens in sieben Jahren muss diese Richtlinie ja überarbeitet werden.